Ces chiffres sont d'autant plus inquiétants que, selon des prévisions officielles, l'Afrique, qui compte actuellement un milliard d'habitants, en comptera deux milliards et demi en 2050. Il est donc urgent d'aider l'Afrique, par solidarité envers les Africains, mais aussi dans notre intérêt, car si nous ne faisons rien, nous connaîtrons une submersion migratoire sans précédent. Pour aider l'Afrique, l'Union européenne doit augmenter les subventions qu'elle lui accorde au titre du Fonds européen de développement. De leur côté, les États européens doivent respecter leur engagement de consacrer 0,7 de leur PIB à l'aide au développement, afin d'intensifier leur coopération avec l'Afrique. Le rapport Ponga a raison de rappeler ces objectifs, en reprenant notamment à son compte la proposition de Jean Louis Borloo d'électrifier l'Afrique.

D'abord en voulant livrer l'Afrique au libre échange mondialisé, ce qui reviendrait à ruiner son agriculture traditionnelle alors qu'il faudrait plutôt l'encourager. Ensuite en ne soutenant pas assez le G5 Sahel, force africaine d'intervention antiterroriste, créée par cinq États africains, avec l'aide de la France. Enfin, en voulant promouvoir l'immigration légale et en chantant les louanges, je cite, des retombées positives de la migration, car je pense que l'Europe a davantage besoin d'enfants que de migrants. Son avenir passe par le développement d'une politique nataliste et non par la submersion migratoire, légale ou pas.